als jetzt die demokratische Bewegung in Ägypten begonnen hat. Umso enttäuschender ist es, dass Menschen der Regierung, noch dazu Menschen, die tief im alten Regime verwurzelt sind, mit dem Rückhalt des Militärs willkürlich gegen diese Stiftungen vorgehen, die nicht irgendwelche NGO sind, sondern quasi einen öffentlich rechtlichen Charakter haben. Unser früherer Parlamentspräsident Pöttering ist als Vorsitzender der Konrad Adenauer Stiftung davon unmittelbar betroffen. Ich möchte hier ganz klar sagen Wir wollen ein Ägypten des Pluralismus und der Demokratie und nicht ein Ägypten, in dem zwei Blöcke von gestern aufeinanderprallen, nämlich Islamismus auf der einen Seite und Militär auf der anderen Seite.